Spoštovani! Spoštovani predsedujoči! Ko nekdo danes, kupuje nepremičnino, mora kupoprodajno pogodbo overiti pri notarju. Ta je po zakonu zavezan, da preveri, ali je nepremičnina, ki se prodaja, predpisana, za to nepremičnino predpisana izdaja, je predpisana izdaja gradbenega dovoljenja in ali to dovoljenje je bilo izdano. Po domače, notar preveri, da kupec ne kupuje črne gradnje. S tem je kupec zavarovan pred tem, da bi da bi nevede kupil črno gradnjo, katero bi moral kasneje, jasno, rušiti. Na ta način se zagotavlja minimalna pravna varnost za praviloma šibkejšo stran v postopku, torej za tiste, ki se na promet z nepremičninami in gradbeno-prostorske akte ne spoznajo in se za take nakupe praviloma odločajo enkrat v življenju. S predlaganimi spremembami zakona se želi to, kar sem povedal, ukiniti. Ti predlogi sprememb so lobistično maslo predvsem tistih, ki jim zakon nalaga, da morajo najprej preveriti, a je, ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje, preden, overjajo pogodbe, določajo hišne številke, izvajajo druge pravne posle v zvezi z nepremičninami. Gre za upravljavce, notarje, pooblaščene inženirje s področja geodezije in druge osebe javnega ali zasebnega prava. Obvezno preverjanje tega, ali je zakon ali je za objekt predpisano in izdano gradbeno dovoljenje, želijo iz zakona enostavno izbrisati. Prav tako pa tudi prekrške za neizvajanje teh preverb. Vse to se predlaga pod pretvezo večanja pravne varnosti pri prometu z nepremičninami, a jasno je, da se pravna varnost kupca nepremičnin premičnin tu ne veča, ampak manjša. Veča se samo pravna varnost tistih, ki morajo po zakonu preveriti, ali gre pri prometu z nepremičninami za nepremičnino, za katero mora biti izdano gradbeno dovoljenje, in ali je to dovoljenje tudi izdano. Predlagatelji zakona pravijo, da ne morejo preveriti, ali je gradbeno dovoljenje izdano, ker nimajo vpogleda v uradne evidence. Tu je treba najprej poudariti, da so da so lahko gradbena dovoljenja predložena tudi s strani, udeležencev s postopka. In primeru vpogleda v uradne evidence niti ni potreben. Druga rešitev pa bi bila, da se osebam, ki morajo to preverjanje izvajati, omogoči vpogled v uradne evidence. Karkoli od tega je bolje kot preprosto črtanje obveznosti preverjanja zakona, ki gre na škodo, kot sem že prej rekel, šibkejših v pravnih poslih z nepremičninami. Predlagatelji tudi pravijo, da ni jasno določeno, kaj naj se preverja, ali je za objekt izdano ali ni izdano gradbeno dovoljenje, čeprav mi je resorno ministrstvo večkrat pisno pojasnilo, da s, da se od njih pričakuje samo to, da v zemljiški knjigi preverijo, ali je za objekt izdana zaznamba. Res je, da bi morali imeti vpogled v evidence, a dokler ga nimajo, naj delajo vsaj to. Predlagatelji tudi pravijo, da, tudi v kolikor je za objekt izdano gradbeno dovoljenje, niso pristojni, da preverjajo, ali je za objekt - ali je objekt tudi zgrajen v skladu z njimi in ali gre za neskladno gradnjo. Vendar tega zakon od njih ne zahteva. Zahteva samo, da preverijo, ali je gradbeno dovoljenje izdano. In še to - po navodilih ministrstva, seveda - samo s preverbo v zemljiški knjigi. V Levici menimo, da predlagane spremembe ne večajo pravne varnosti v prometu z nepremičninami. Nasprotno. Pravno varnost nižajo in to pravno varnost tistih, ki so v teh postopkih najšibkejša stran, tistih, ki se ne ukvarjajo vsakodnevno z nakupom in prodajo nepremičnin, ampak to počnejo enkrat v življenju, če imajo pač to srečo. Zato bomo v Levici podprli sklep o neprimernosti zakona za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa.